Die Probleme der Eurozone können nur durch wirtschaftspolitische Anstrengungen der Mitgliedsländer überwunden werden, nämlich durch wachstumsfreundliche Haushaltskonsolidierung und strukturelle Reformmaßnahmen. Diese Maßnahmen sollen im Rahmen des Europäischen Semesters koordiniert werden. Im Jahreswachstumsbericht für das Europäische Semester 2014 sind insgesamt fünf Prioritäten vorgesehen Die schon erwähnte wachstumsfreundliche Haushaltskonsolidierung.

Ich würde sagen, der Budgetplan, den Italien abgegeben hat, wird der Lackmustest dafür sein.

Drittens die Förderung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Wiederum eine Aufgabe in erster Linie für die Mitgliedsländer. Viertens die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.

Mein Eindruck ist, dass immer mehr Geld gefordert wird, aber in Wirklichkeit die Maßnahmen ausbleiben. Fünftens Die Modernisierung der Verwaltungen. Wir sehen in Europa, dass die Umsetzung der Maßnahmen nicht funktioniert.

Ebenso kommt das Wachstum in Europa nicht in Schwung.

Setzen Sie die Strukturreformen an!